Dotychczasowa polityka w zakresie regulacji rynku cukru w Europie zakończyła się klęską.

Produkcja w niektórych państwach Unii Europejskiej została zniszczona, a dobitnym tego przykładem jest Polska. Na niektórych obszarach tradycyjnych producentów buraka cukrowego, jak w powiecie kazimierskim w województwie świętokrzyskim, uprawa została całkowicie zaprzestana.

Pytam zatem czy Komisja Europejska nie przewiduje, iż efektem tego może być umocnienie pozycji potentatów na rynku europejskim i równocześnie całkowite zniszczenie drobnych producentów? Czy nie jest zasadnym stopniowe odchodzenie od obecnie obowiązującego systemu, by nie spowodować kolejnego szoku na rynku?